Először is gratulálni szeretnék az EU soros finn elnökségének, hogy a jogállamiság fenntartását és védelmét tűzte ki az egyik fő prioritásának a következő hathónapos ciklusra. Ezt egy nagyon fontos üzenetnek tartom, már csak azért is, mert ez alól az EU korábbi két soros elnöksége sajnos kibújt. Az Európai Unió nemcsak gazdasági, hanem értékközösség is, ezért az EU nak nem csak túlzott deficit esetén kell következetesen fellépnie, hanem az uniós alapértékek megsértése esetében is. Enélkül a demokratikus értékek nemcsak az Unióban értékelődnek le, hanem a tagállamokban is. A finn elnökség számára azonban lenne egy fontos üzenetem is noha a jogállamiság szerves része a bíróságok autonómiájának és függetlenségének fenntartása, és ennek mindenképpen prioritásnak kell maradnia, de az EU nem korlátozhatja kizárólag ezekre a jogállamiság védelmét.

Elengedhetetlen például a sajtószabadsággal és a médiapluralizmussal kapcsolatos problémák kezelése is, ugyanis egy propagandamédiával uralt országban nem beszélhetünk igazi demokráciáról.